Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde die Diskussion hier wirklich erschreckend, denn es wird so getan, als ob die Europäische Zentralbank gegen den Willen der Mitgliedstaaten eingeführt worden sei. Das EZB Statut wurde von frei gewählten nationalen Parlamenten ratifiziert. Die EZB darf nur, was die Nationalstaaten auf die EZB übertragen haben.

Deshalb zu beklagen, dass nicht demokratisch gewählte Parlamente die Geldpolitik machen, ist doch geradezu hanebüchen und unglaubwürdig, denn die demokratisch gewählten Parlamente haben ja die Kompetenzen auf eine unabhängige Zentralbank übertragen. Die einen kritisieren, die Geldpolitik sei zu locker, Herr Lucke kritisiert, sie sei zu locker, die anderen sagen, sie sei zu strikt. Vielleicht macht die EZB doch die richtige Politik. Wir sollten die Unabhängigkeit der Zentralbank verteidigen und unsere Arbeit machen. Die Geldpolitik kommt an ihre Grenzen. Wir brauchen Strukturreformen, die wirklich wirken.